În condițiile facilităților oferite de piața unică, multe companii europene desfășoară activități economice și în alte state ale Uniunii. Din rațiuni juridice și comerciale, informațiile despre societăți trebuie să fie accesibile în timp real, pe întreg teritoriul european. Crearea platformei centrale europene va permite acest lucru prin conectarea registrelor de comerț din statele membre. Totodată, va crește transparența, prin folosirea unui identificator unic pentru societăți și sucursalele lor din alte țări. Vor fi eliminate, astfel, incertitudinile juridice, mai ales în cazul desființării unor companii cu filiale în mai multe state. Noile dispoziții vor facilita, de asemenea, cooperarea necesară între registrele naționale cu prilejul fuziunii unor societăți aflate în state diferite. Consider că, în același timp, trebuie asigurată o protecție adecvată pentru datele cu caracter personal. În acest context, salut amendamentul 21 propus de Parlamentul European. Apreciez totodată și celelalte îmbunătățiri aduse proiectului de directivă la sugestia Parlamentului. Am în vedere, în special, domeniile reglementate prin intermediul actelor delegate. Sunt oportune și clarificările cu privire la modalitatea de finanțare a noului sistem european de conectare. Doresc să semnalez că Oficiul Național al Registrului Comerțului din România a lansat de curând o nouă platformă informatică. Ea prezintă beneficii concrete pentru mediul de afaceri și creează condițiile conectării cu alte state din Uniune. De altfel, încă din prima zi de funcționare a noii platforme online, a fost înregistrat un număr mai mare de solicitări decât media zilnică, ceea ce evidențiază avantajele pentru utilizatori.